virðulegur forseti það er náttúrlega eins og ég vék hér að að danir höfnuðu upptöku evrunnar ólíkt því sem finnar gerðu hins vegar og vegna þess að ég var nú bara að koma í gærkvöldi af norðurlandsráðsþinginu þar sem við fengum að heyra umræður forsætisráðherra norðurlandanna einmitt um fjármálakrísuna ræðu stoltenbergs meðal annars á sem sneri að íslandi og sömuleiðis umræður anders fod rasmussens um það hversu

þar liggur það auðvitað þannig að bakstuðningurinn hann er evrópska seðlabankans ef menn ætla að hafa þann bakstuðning að fullu þá þurfa þeir náttúrlega að vera fullir aðilar að myntbandalaginu ég held hins vegar að ég muni það rétt þó það sé alltaf varasamt að fara með svoleiðis á stående fod eins og danirnir mundu segja að evrópski seðlabankinn sé að vissu leyti bakhjarl að þessari tengingu dönsku krónunnar við evruna og hljóti að minnsta kosti tiltölulega snemma í ferlinu að koma á stuðningi við dani þó það kunni að vera að norðurlöndin geri það fyrst